Klimat i otaczająca nas przyroda są dobrem wszystkich ludzi, także następnych pokoleń, dlatego musimy się czuć odpowiedzialni za ich ochronę.

Paradoksalnie sądzę, że nie jest to zła wiadomość w perspektywie niepokojących informacji, które dochodzą, między innymi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, o próbie manipulowania naukowymi danymi celem osiągnięcia konkretnego rezultatu przez niektóre środowiska lobbingowe.

Dlatego apeluję o powołanie niezależnej międzynarodowej grupy ekspertów, która opracuje rzetelny raport stwierdzający czy aktywność ludzka ma rzeczywiście wpływ na zmianę klimatu i czy nie doszło do fałszowania danych. Politycy Unii ustalając wspólną strategię chroniącą klimat powinni także wziąć pod uwagę dysproporcje gospodarcze między krajami zachodniej i wschodniej Europy.